globale al tema della migrazione, dando continuità al nostro lavoro iniziato con la risoluzione sull'approccio olistico alla migrazione. Troppi gli Stati membri che hanno deciso di sabotare la conferenza intergovernativa a questi paesi, soprattutto al mio, l'Italia, dico andateci!

Opporsi al patto globale significa non solo opporsi a delle soluzioni per una migrazione più sicura e regolare, ma ben peggio opporsi alla dignità e ai diritti umani dei migranti! Non restate al di fuori della storia questa è la storia!